Cercetătorii atrag atenția că perturbatorii endocrini se regăsesc în majoritatea articolelor pe care le utilizăm, de la obiecte din plastic, cutii de conserve, sticle de apă, haine, cosmetice, până la biberoane și aparatură medicală. Expuse la asemenea substanțe, femeile însărcinate prezintă un risc crescut să dea naștere unor copii cu malformații. Consider că protejarea femeilor împotriva eventualelor riscuri prezentate de perturbatorii endocrini pentru sănătatea lor reproductivă este de maximă importanță. Pe de altă parte, este nevoie ca, la nivel european, să se realizeze studii pe termen lung de monitorizare a sănătății femeilor, cu scopul de a obține o evaluare a efectelor pe termen lung și pe mai multe generații a expunerii la perturbatorii endocrini. Ca atare, susțin propunerea raportorului de a se acorda prioritate finanțării activităților de cercetare a efectelor perturbatorilor endocrini asupra sănătății femeilor.